Y la verdad es que no estamos siendo capaces de resolver ninguno de los problemas que tenemos encima de la mesa ni el problema de Grecia, ni el problema de Italia. Y esta incapacidad para solucionar los problemas está afectando a todas las economías de la Unión Europea, está haciendo estériles los esfuerzos de Irlanda y de Portugal y está contagiando a todos, incluídos Bélgica y Francia. La verdad es que el castigo a la deuda soberana no se produce por razones económicas, porque nuestros fundamentos déficit cuenta corriente son mejores que los de los Estados Unidos, el Reino Unido o Japón. Y si no se produce por razones económicas, es que se produce exclusivamente por razones políticas. Porque no hemos acertado con el modelo, ni tenemos la arquitectura institucional capaz de arreglar el tema. Hasta ahora, todas las soluciones que se han adoptado −se han barajado muchas todas las que han prosperado se basan en una lógica de política presupuestaria restrictiva y política monetaria restrictiva, y simplemente eso no ha funcionado. Probablemente ha llegado la hora de saber si hay que mirar otros modelos, por ejemplo el modelo anglosajón, que se basa en una política presupuestaria más alegre y en una política monetaria ultralaxa. Es obvio que no podemos importar a la Unión Europea el modelo tal cual. Ningún Estado, salvo, probablemente, Alemania, está en condiciones de tirar de gasto público, bajar impuestos o endeudarse. El margen de maniobra es muy limitado y hay que someterse a la disciplina fiscal. Pero sí lo podemos hacer a nivel de la Unión, y eso es de lo que ustedes son responsables. ¿Qué hacer?

La Reserva Federal ha aumentado su presupuesto desde 2007 en un

2 En segundo lugar, tiene que poner en marcha un fondo de rescate con eurobonos de responsabilidad mancomunada por ahora, mientras no se modifique el Tratado pero antes del 9. Y luego, hay que atender el crecimiento con el BEI y con los bonos proyecto, que son como el monstruo del Lago Ness, del que todos hablamos pero que nadie ha visto. Y si eso no se hace, ocurrirá lo que dijo el Ministro Tremonti en Italia se hundirá el Titanic y se llevará consigo, incluso, a los pasajeros de primera clase.